Je m'inscris totalement dans cette position, qui me paraît beaucoup plus raisonnable que ce qui a motivé je ne sais pas sur la suggestion de qui ce débat aujourd'hui.

Cette coopération fonctionne très bien. C'est un pays qui témoigne d'une excellente capacité d'absorption. La Tunisie a réalisé des progrès substantiels, qui se sont traduits par un très bon niveau de développement avec des résultats socio économiques reconnus par les institutions internationales.

Sur le plan social, il n'est pas juste d'ignorer les progrès réalisés, notamment en faveur de la femme.

L'enseignement obligatoire est généralisé pour les femmes de 6 à 16 ans.

J'admets que ce bilan ne peut évidemment pas occulter la nécessité impérieuse d'encourager les autorités tunisiennes à progresser davantage sur la voie de la gouvernance et des droits de l'homme on sait bien que des efforts restent à faire. Comme d'autres intervenants, je suis préoccupé par cette question, au nom des valeurs démocratiques qui sont les nôtres.

C'est pour ces raisons que nous devons soutenir la demande de la Tunisie d'accéder à un statut avancé au sein de ce partenariat avec l'Union européenne. Et je pense que c'est dans ce dialogue là que nous trouverons le cadre approprié pour inciter nos partenaires à progresser davantage sur la voie de la gouvernance. Le débat, nous devons le mener avec nos partenaires, évidemment, sans complaisance, mais sans sombrer, non plus, dans cette forme d'acharnement moralisateur dont l'Europe a trop souvent le secret et qui, souvent d'ailleurs, est contreproductive. Je ne suis évidemment pas insensible à des cas particuliers sur lesquels d'aucuns s'interrogent. Nous avons le droit, évidemment, d'interpeller nos partenaires sur les situations qui nous paraissent inacceptables, mais je veux dire, pour terminer, que la Tunisie a réussi à forger un système politique fondé sur le principe de la séparation entre la religion et l'État. La puissance publique, en Tunisie, a la capacité d'offrir un ensemble de services de base à la population, que d'autres pays de la région n'ont toujours pas pu mettre en œuvre, et je crois qu'il est bon de le rappeler aussi. Je suis donc extrêmement optimiste sur l'avenir des relations entre la Tunisie et l'Union européenne, du moment que ça se passe dans le respect mutuel, entre des partenaires qui se respectent et qui s'entendent sur l'essentiel.